Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej zależy od głębokiej dywersyfikacji, która zakłada nie tylko nowe trasy przesyłu, ale również dostęp do nowych źródeł surowców.

Nie potrzebujemy więcej nowych dróg pompowania tego samego, rosyjskiego surowca na europejski rynek. Powtarzając stare błędy za bilion euro zafundujemy sobie jedynie atrapę rynku i konkurencji.